Y más allá de esto, tengo que decir lo siguiente. Hay un área, señora Comisaria, en la que se ha demostrado que la posibilidad de reducir las emisiones es cierta estamos viendo que impacta positivamente en el crecimiento, en la competitividad y, por tanto, en la generación de empleo y en la que Europa es líder tecnológicamente

Lo he dicho en otras ocasiones y vuelvo a insistir en ello ahora. Yo creo que Doha, como lo fue también la edición pasada de la COP, en Durban, representa una gran oportunidad para que Europa la Unión Europea lidere el desarrollo de una hoja de ruta en materia de eficiencia energética, con objetivos que pueden ser de distinta naturaleza, con acciones concertadas que se acuerden, con plazos, etc. Esto está realmente por estructurar y articular de una manera nítida y la Unión Europea tiene ahí, como nadie, una posibilidad indiscutible de liderar una hoja de ruta para la eficiencia energética.